Hvala. Seveda, jaz sem bil presenečen. Nisem niti vedel sam, da obstaja tak, program. Zdaj, tisto, kar je mene navedlo, da na to, da sem danes, naslovil vprašanje na vas. Malo sem bil tudi v eni dilemi, ali je to vaše področje ali področje Ministrstva za delo, ki je nekako vezano z, na pridobitev teh delovnih dovoljenj. Sem pa razmišljal sam, če bi se pojavil v vlogi, da grem nekako delat v, neko drugo državo in bi bil tega programa izjemno vesel in ne bi okleval minuto, da se ga ne bi, ne. Na to me je pa navodilo, da sem postavil to vprašanje, kaka udeleženost. Glede na težave, ki jih imamo - naj spomnim samo, da imamo primere v Sloveniji, ne vem, Velenje, zanj pred par meseci ta primer, da lahko, ti tujci, ki vključujejo otroke v prvi razred šole, ne znajo besede slovensko, ne. S tega vidika se mi zdi, da bi mogel biti ta slovenski del obvezen - za starše govorim, predvsem, mati v družini igrajo neko tradicionalno vlogo, in seveda da bi pričakoval, da je to, vsaj za starše, del obveznega, programa, pa marsikje teh, težav, se danes srečujemo, po občinah z zahtevo, ker ne znajo jezika, in z vsemi problemi, ke jih s tem prinašajo, jih, ne bi imeli. Zdaj, tisto, kar bi jaz, želel, s to razpravo - ne vem, če pripravljate kake zakonske spremembe. Seveda jaz mislim, da bi mogel biti tudi tule vključeno Ministrstvo za delo, da, preučite to mojo pobudo. Se mi zdi smiselna in se mi zdi, da bi odprla, odpravila tudi vrsto, težav, ki jih, imamo, s katerimi se srečujemo. To se pravi, obvezno za starše in del postopka za pridobitev, do, dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji. Hvala lepa.